Ko slišim besedice "smo vam spustili", me kar malo zmrazi. Kdo? Imamo kakšen centralni komite, ki poslancem naroča, komu kaj lahko spustijo in komu ne, poslanci smo neodvisni in samostojni pri svojih odločitvah in zaenkrat je tudi po naši ustavi zakonodajna veja oblasti samostojna, lahko ima svoje zakonske iniciative in lahko poslanci glasujemo po svoji vesti, tako pravi ustava, in zato, poslanec Möderndorfer, me zmrazi, ko mi pravite: "Smo vam spustili." Ne, večina poslancev se je tako odločila. Potem o postopku, ne, češ, Nova Slovenija pride z nekim predlogom in kaj naprej, preden se je formalni postopek v tej hiši začel, smo po navodilih poslanke Jerce Korče, da je treba koalicijo vprašati, zaprosili koalicijske poslanske skupine, če jim lahko te naše zakone predstavimo, da bi začeli neke vrste usklajevanje, dialog, debato, da to stvar lahko sprejmemo, do končnega cilja. Veste, kaj se je zgodilo? Na to neformalno srečanje so koalicijski poslanci prišli nepripravljeni, naši poslanci so videli, da govorijo o stvareh, ki z našimi zakoni niso imeli nobene zveze, in da se na te naše resne iniciative ni nihče pripravil, kot je poslanec Horvat rekel, so bili vnaprej odločeni, da bojo počakali mnenja vlade, lahko bi na to v obraz povedal in ne bi izgubljali časa po nepotrebnem, verjemite pa mi, da bo prišel tudi čas, ko boste potrebovali naše glasove, danes jih morda mi potrebujemo vaše, da te zakone sprejmemo, zagotovo bo prišel tudi čas, ko boste vi potrebovali naše. Takrat se boste spomnili, kako že da ni sistemski zakon, da je premalo kompleksno, poslanec Krajačič, kaj naj bo bolj kompleksno, kaj, zadeva je preprosta, bolniške petnajst dni ali trideset dni, kako naj to bolj zakompliciramo, če imate težave s tridesetimi dnevi, povejte, dvajset, petnajst, saj jaz ne vem, ampak ne vem, kako bi to stvar naredili bolj jasno, bolj sistemsko, kot tako, kot je, naslednja zadeva, povračila stroškov zdravljenja oziroma regresni zahtevki, poslanec Krajačič, tudi tukaj ne vem, kako naj bolj zakompliciramo, ker so stvari jasne, ali si za ali ali ste za to, da se neka stvar omeji in predpiše, na kakšen način ali ne, pač odločitev je tukaj binarna, ali si zato, za, ali nisi, če nisi za, potem lahko seveda poveš, kakšno mejo pa ti predlagaš, kje drugje, od kje denar, tristo sedemnajst milijonov evrov se porabi za bolniške v Sloveniji, tristo sedemnajst milijonov, to je ogromno denarja, več, kot dajem, za primer mojo operacijo meniskusa, ki je stala to zdravstveno blagajno sedemsto evrov, na to operacijo sem čakal dve leti, če bi imel poklic, ker ne bi mogel ga opravljati, bi šel za dve leti ali pa za manj na bolniško, ali vsaj koliko bi to zdravstveno blagajno stala ta bolniška, mnogo več kot pa sedemsto evrov, če bi že na začetku zdravljenja rekli: "Tukaj imaš sedemsto evrov, javna zdravstvena blagajna da sedemsto evrov za tvoje zdravljenje meniskusa, pojdi sam kamorkoli želiš, ta denar lahko porabiš, bi bilo cenejše za to državo, za ta zdravstveni sistem, in zagotovo ne bi plačevali tristo sedemnajst milijonov evrov za bolniške, tukaj mi vidimo predvsem vir, iz katerega bi lahko, ga na pameten način, s pametnim pristopom, tudi zmanjšali, poslanec Möderndorfer je rekel: "Ja, to imate samo za neke ozke skupine." Ja ne, za vse imamo, in to je bil tudi glavni očitek poslanske skupine Levica, češ da je to za vse zaposlene, da ni samo za espejevce, res je, to je za vse, ni samo za espejevce, hvala bogu smo razdelali tisto stvar, ne, kdo mi smo. Ja, mi smo krščanski demokrati na sredini med liberalci na eni strani in socialisti na drugi strani, če socialisti pravijo: "Vse bo država poskrbela." Pa liberalci, da bo vse nevidna roka trga, smo pač mi na sredini, to je evropski model krščanske demokracije.